Teljesen egyetértek Kacin úr jelentésében azokkal az elemekkel, amelyekkel felhívja a figyelmet arra, hogy Szerbiában nacionalista tendenciák bontakoznak ki. Nagyon fontos jelzés ez a szerb kormánypártok számára, hogy lépjenek föl a nagyszerb nacionalizmussal szemben, az etnikai alapú atrocitásokkal, így a magyarverésekkel szemben is. Legalább ilyen fontos az, ami ma már elhangzott, hogy Szerbia nem fog közeledni az Európai Unióhoz, amennyiben csorbítja a Vajdaság autonómiáját, hiszen a vajdasági autonómia az európai regionalizmus alapkoncepciójába illeszkedik bele. És végezetül fölhívnám a figyelmet arra, hogy tartós megoldást kell találni az észak koszovói és a szórványban élő dél koszovói szerbek számára. Hiszen Románia és Szlovákia példája bizonyítja, hogy amennyiben nincs széleskörű autonómia, nincsenek törvényi garanciák, és nincs nemzetközi ellenőrzés, abban az esetben bármikor visszarendeződés következhet be a kisebbségi kérdésben.